Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el debate que hoy tenemos sobre Rusia nos interpela con fuerza y nos obliga a posicionarnos entre lo deseable y lo posible. La Resolución sobre la que será llamado mañana a pronunciarse este Parlamento obedece a unas circunstancias muy particulares y concretas después de las elecciones presidenciales. Nos encontramos ante una Rusia oficial, que siente todavía una cierta nostalgia de la época de la Unión Soviética y que se permite vetar la libertad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una Rusia en la que se suceden, sin ningún pudor, en la alternancia continuada en el poder, el Presidente y el Primer Ministro. Una Rusia en la que se celebran elecciones que no se corresponden con los estándares internacionales, y una Rusia en la que se producen detenciones de opositores, lo cual nos retrotrae a un pasado inmediato no precisamente muy glorioso. Pero, señor Presidente, una Rusia también que forma parte del Consejo de Europa, que forma parte de la Organización Mundial del Comercio, que colabora lealmente con la OCDE y que aspira a ser un miembro de la misma, y una Rusia en la que, como en los países de la primavera árabe, hay hombres y mujeres que luchan por su libertad y por su dignidad. Señor Presidente, creo que este es el punto central de esta Resolución hacer que las cosas cambien y abrir un espacio de diálogo y de interlocución con los opositores cuyos derechos han venido siendo quebrantados y desconocidos. Deberíamos dejar para más adelante, para el informe del señor Swoboda, el tema del marco institucional, del nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Rusia, que son dos bloques llamados a entenderse. Creo, señor Presidente, que desde la Unión Europea quisiera hacer un llamamiento al Presidente en ejercicio del Consejo y al representante de la Comisión se tienen que movilizar todos nuestros esfuerzos y todas nuestras influencias para que lo deseable sea posible, para que las libertades fundamentales y los derechos de todos sean pronto, y de forma generalizada, una realidad en Rusia.